Voorzitter, allereerst wil ik mijn collega Bernd Lange bedanken voor zijn uitstekende verslag en voor de geweldige samenwerking. Het industriebeleid is terug van weggeweest, en niet alleen terug, maar ook niet alléen. Samen met twee andere vlaggenschepen, twee andere strategieën, staat deze strategie in het hart van de Europese agenda voor banen en voor een gezonde economie. En vooral, niet alleen maar nu, maar in de toekomst, een leefbare toekomst.

Deze drie vormen de kern. Een holistische aanpak moet het zijn waarbij verschillende beleidsterreinen intensief samenwerken. Zijn het eigenlijk wel verschillende beleidsterreinen?

De interne markt is nog te verknipt en moet worden gecompleteerd. De hele industrie, maar vooral kleine innovatieve bedrijven hebben daar baat bij. Producenten mogen meedenken, maar moeten dan ook verantwoordelijkheid dragen, en dat betekent eindverantwoordelijkheid voor het product. Het doel daarvan is het stimuleren van de schone productie en duurzamere producten, want ik geloof dat dat uiteindelijk de toekomst is van Europa.

Het industriebeleid is te lang verwaarloosd en overgelaten aan de markt.